virðulegi forseti nei ég tel það ekki mistök að það var flutt þetta frumvarp ég flutti það og tók ákvörðun um að flytja það ég gerði það eftir viðræður við aðila vinnumarkaðarins ég gerði það eftir að um það hafði náðst viss sátt milli así og aðila vinnumarkaðarins að fara þá leið sem farin var ég tel það rétt hjá núverandi félagsmálaráðherra hæstvirtur með ríkisstjórnarinnar að fresta aðlögun tveggja ríkja og sjá hvernig þessi nýja löggjöf síðan vor kemur út en hitt vil ég leggja höfuðáherslu á og það var ætíð í mínum huga að það þyrfti að leggja fé til innflytjendamála gera innflytjendaráði fært að starfa ég vil leggja áherslu á það það vil ég leggja alveg sérstaka áherslu á síðan voru í þessari löggjöf skyldur sem voru lagðar á atvinnulífið að leggja fram ráðningarsamninga það þarf að gera eftirlitsaðilum kleift að ganga eftir því sú samstarfsnefnd sem átti að fara yfir þessi mál þarf að starfa vel og vera vel á vaktinni um hvernig þetta fyrirkomulag reynist að þessu öllu saman uppfylltu þá tel ég að þetta hafi verið rétt ákvörðun og við þurfum á vinnuaflinu að halda sem betur fer er sú sérstaða okkar að innflytjendur fá vinnu